áður en næsta mál verður tekið fyrir vill forseti upplýsa að hæstvirtur ráðherra hefur óskað eftir því að bæði málin númer fjögur og fimm sem fjalla um búnaðargjald og framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum verði rædd saman og verður forseti við því ef enginn hreyfir andmælum